Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Torej danes govorimo o pirotehniki, petardah, praznikih, praznovanjih. To bi lahko nekako pod "p" vse vključili skupaj. Vendar, moram reči, prihajam, iz področja šolstva in pirotehnika in vse te zadeve v zvezi s pirotehniko, posebno petardami so kar včasih problem. In predvsem tako, kot sem govorila o omejevanju prepovedi, je tisto, kar smo pred enajstimi leti uzakonili, da se petarde ne sme uporabljati, najslajše. Zdaj bodo zimske počitnice oziroma najprej so zdaj jesenske, pa bodo otroci prišli po enem tednu nazaj, in vam povem, bodo imeli polne žepe petard, ker jih bodo kupili nekje drugje, ne v Sloveniji. Žal. Prinesli jih bodo starši ali bratje, sestre in jih bodo imeli in preventivni ukrepi, katere policija že vrsto let po osnovnih šolah nekako ima, so dosegli svoj cilj. Jaz vam povem včasih je bilo za praznike cela ofenziva, ko si prišel iz, polnočnice ven recimo ali že pred polnočnico. Danes je to, bom rekla, noč in dan razlike, če razumete. Vendar kljub temu še vedno, otroci posegajo po teh izdelkih in prihaja do nesreč, ker jim te izdelke nekdo proda ali da, ker jih ne bi smel. Jaz se velikokrat vprašam, čemu ljudje kupujejo pirotehniko in mečejo denar stran, ne razumem tega. Ampak tako to je, žal nekaterim predstavlja ogled operne predstave veliko, nekaterim pa ogled ognjemeta, ki je v tistih parih minutah končan, še več - ne razumem tega. Vendar tako to je. Ljudje smo si različni, in ker je naša država v evropski skupnosti, meje so odprte, in tudi če mi omejimo, prepovemo, bo še vedno prihajalo iz različnih koncev, iz različnih kanalov čisto, bom rekla dostopno vsem, žal, ker je premalo, bom rekla, nadzora, ker tudi mogoče mi lahko sami storimo dosti več v osnovnih celicah v naših družinah, kjer lahko starši s svojim vzgledom svoje otroke naučijo: škoda denarja, nevarno, ne kupujmo te zadeve, pa naj bodo žvižgači, pa naj bodo ne vem kakšne, bom rekla, blage stvari, brez pomena, zakaj bi jih imeli vendar. In se mi zdi, da v teh osnovnih celicah s to preventivno naravnano vzgojo lahko največ storimo, poleg vseh teh, ki jih vsa leta vrši že policija, raznorazna društva, lahko storimo starši največ za svoje otroke, predvsem pa apeliram tudi na to, da mogoče prepovemo, da kupujejo tudi te Fena zadeve lahko mlajši od osemnajst let, predvsem pa zgled starejših. Hvala.